Une vraie taxe, qui, pour une fois, fasse payer les grands spéculateurs plutôt que toujours les travailleurs, plutôt que toujours ceux qui font tourner notre société. Une taxe qui vise les marchés financiers et qui nous permette de mobiliser des fonds publics et de les mettre justement à disposition de l'emploi, de l'économie réelle et des gens. Pour une fois, plutôt que de nous coucher face aux marchés financiers, taxons les!